herra forseti það kann að koma þingheimi á óvart en mér er umhugað um farsæld og velferð formanns sjálfstæðisflokksins ég tel að það sé ákveðinn ómöguleiki

það hefur komið fram að hæstvirtur fjármálaráðherra lofaði þjóðinni því að það yrði þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna frammi fyrir hundruðum flokksmanna sinna á fundi á hótel nordica lofaði hann því að það yrði á fyrri hluta kjörtímabilsins hann endurtók það loforð í hörpu á fundunum sem hæstvirtur forsætisráðherra þorði ekki á ég tel að okkur þingheimi sé sú skylda á herðum að koma í veg fyrir það að formaður sjálfstæðisflokksins verði uppvís að því sem einn fyrirrennari hans kallaði sögulegustu svik lýðveldissögunnar þess vegna tel ég að þessi tillaga um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu eigi að koma sem fyrst á dagskrá